Und als Österreicher kann ich ohne Doppelmoral einen atomwaffenfreien Iran fordern. Fakt ist jedoch auch, dass es derzeit keine Beweise für das Atomwaffenprogramm des Irans gibt. Der aktuelle IAEO Bericht spricht immer nur von einer möglichen militärischen Dimension. Und auch eine aktuelle US Studie spricht von begrenzten Möglichkeiten zur Urananreicherung für militärische Zwecke.

Daher meine Frage an Frau Ashton Was ist eigentlich Ihr Plan B? Also für den Fall, dass die Sanktionen nicht greifen. Für den Fall, dass die Sanktionen nicht die gewünschten Maßnahmen bringen. Was ist dann Ihr Vorhaben? Zweitens hätte ich noch eine Frage zum Camp Ashraf.

Das Camp Ashraf soll verlegt werden. Es gibt den Vorschlag, dass die europäischen Staaten Mitgliedern oder Personen aus dem Camp Ashraf Asyl gewähren, und zwar jenen Personen, die eine europäische Vergangenheit haben.